Señor presidente, en Chechenia, es decir, en aquella parte de la Federación de Rusia, se está haciendo una persecución contra los activistas de los derechos humanos y contra los medios de comunicación —que intentan informar libremente y, en muchas ocasiones, sin éxito, por las actitudes intolerables de los Gobiernos regional checheno y nacional ruso—. El caso de Oyub Titiev es sangrante se le fabricó por las autoridades chechenas un proceso ilegal que le ha metido en la cárcel, como todos sabemos, con acusaciones falsas.